Hvala lepa. Da ponovim, v prejšnjem mandatu smo v Stranki modernega centra predlagali rešitev, za katero je tudi zakonodajno-pravna služba ocenila kot ustavno skladno in da uresničuje odločbo ustavnega sodišča, to je tudi razvidno, kot sem že večkrat poudarila iz magnetograma prvega sklica triintridesete redne seje odbora za izobraževanje. Citat predstavnika zakonodajno-pravne službe: "Predlog zakona odpravlja različen obseg financiranja obveznega dela javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja in javnih in zasebnih šol, zato si zato s tega vidika tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe uresničuje odločbo ustavnega sodišča, ki temelji na ugotovitvi, da je vsebina obveznega dela javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja enotno določena za vse izvajalce." Zakaj novela takrat ni bila sprejeta, najbolj veste poslanci, ki ste imeli možnost o tem odločati, kot pa sem že večkrat izjavila, sem človek ki rada povezuje in išče rešitve, zato se bom še naprej zavzemala za spoštovanje odločb, dogovorov in pogodb, tudi z vlaganjem uradnih in neuradnih amandmajev. Na seji pristojnega odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino nismo dosegli ključnih rešitev. S predlogi amandmajev SD in LMŠ naj bi se predlagalo sofinanciranje razširjenega dela programa, kot so dopolnilni, dodatni pouk, podaljšano bivanje do petega razreda in jutranje varstvo do prvega razreda, a žal amandma LMŠ ni bil sprejet, SD pa ga sploh ni vložila, pri tem človek dobi občutek, da je šlo le za določene navidezne akcije posameznikov ali strank da so dobro izpeljale svojo voljo in zastavljeni cilj. Skratka, šlo je za vihar v kozarcu vode, zelo jasno moramo povedati, da se zavzemam za kakovostno in vsem dostopno javno šolstvo, zasebnim šolam pa moramo zagotoviti organizacijsko pravni okvir za njihovo kvalitetno delo, kot ga določa ustava po drugi strani pa moramo biti dodana morajo biti dodana vrednost in zdrava konkurenca javnemu šolstvu, izrecno pa nasprotujem vsem težnjam, da bi se skozi mala vrata v šolski sistem vnašale kakršnekoli ideologije. V mnenju zakonodajno-pravne službe pa še vedno pogrešam sklep oziroma povzetek, iz katerega bi bilo jasno razvidno, v kolikšni meri novela pokriva zahteve odločbe ustavnega sodišča, mnenje bi moralo biti pripravljeno tako, da bi ga razumele tudi širše pravno neuke množice, želim si in upam, da bomo kmalu zbrali toliko znanja politične modrosti in odgovornosti da končno uredili problem financiranja zasebnih šol. Hvala lepa. Hvala gospa, poslanka, besedo imate ...